Madame la Présidente, Monsieur le Président du Conseil, Monsieur le Président de la Commission, mes chers collègues, à moins de deux semaines de la conférence de Copenhague, les inquiétudes grandissent quant à la réussite des négociations sur le changement climatique.

De grandes puissances mondiales rechignent encore à faire preuve de toute l'ambition que l'urgence climatique nous impose. En adoptant la proposition de résolution, demain, sur la stratégie de l'Union européenne avant la conférence de Copenhague, nous, parlementaires européens, devons montrer que notre détermination est d'abord totale et que la conférence doit aboutir à un accord, certes précis, mais surtout contraignant. Par ailleurs, le caractère contraignant de cet accord qui sera trouvé ne doit pas pouvoir être remis en cause ou en question. On ne pourra indéfiniment reporter à demain la prise de décision, sinon il sera trop tard, d'où la nécessaire création d'une organisation mondiale de l'environnement qui apparaît aujourd'hui, non seulement nécessaire, mais aussi urgente, puisqu'elle sera amenée, sous l'égide de l'ONU, à contrôler l'application des engagements pris à Copenhague.